Madame la Présidente, Messieurs les Vice-présidents, depuis la publication en 2013 du livre vert sur la stratégie concernant les plastiques, nous avons pris la mesure d'un problème majeur qui met gravement en danger l'environnement et la santé des Européens. Du tout plastique hier, nous prenons aujourd'hui le chemin plus raisonnable de l'économie et du recyclage.

Lutter contre la pollution en augmentant la durée de vie des plastiques et la teneur de ceux ci en matières recyclables, promouvoir les plastiques biodégradables et responsabiliser les consommateurs sont des mesures qui vont dans le bon sens.

Je pense notamment aux plastiques à usage unique, qui peuvent être remplacés rapidement par des matériaux en carton ou à base de papier recyclé, et qui sont des solutions de remplacement durables.